Voorzitter, beste collega's, laten we onszelf toch niet voor de gek houden. Het quotumsysteem van de afgelopen jaren heeft geen goede prijsgarantie opgeleverd. Ik denk dat de Commissie goede besluiten moet nemen voor de hele Europese Unie, en ik zie dus eigenlijk drie acties die nodig zijn. Voor de productieve regio's die nu in het harnas van het quotumsysteem zitten en die van de ene op de andere dag overgaan van het quotumsysteem naar een quotumvrij systeem moet een soft landing gegarandeerd zijn. Die is ons beloofd. Daar moeten we iets voor doen. Commissie, spring over je schaduw heen en doe iets via de vetcorrectie, of maak het mogelijk om de ruimte te gebruiken die in Europa nog beschikbaar is onder het totale quotum. Ten tweede maak het voor de kwetsbare regio's, zoals de bergregio's, mogelijk om extra steun te geven via de eerste of de tweede pijler. Want ik wil ook niet dat koeien van de Alpenweide verdwijnen, maar dat is een structuurprobleem, meer dan alleen een marktmechanismeprobleem.

Kijk naar de machtspositie van de supermarkten en zorg er bijvoorbeeld voor dat het in heel Europa verboden wordt om onder de kostprijs te verkopen. In sommige landen is dat al zo en dat zou, zeker waar het primaire voedselproducten betreft, in de hele Europese Unie het geval moeten zijn.